complètement injuste. Comme l'a dit le président López Aguilar, c'est une forme terrible de criminalité.

Nous allons, à partir de cette étude, voir comment nous pouvons harmoniser et rapprocher toutes les mesures de nature à améliorer la situation des victimes du terrorisme en Europe. Ce sera l'objet du plan d'action, et il est bien certain que nous serons amenés à traiter ce problème de protection des victimes en tenant compte de ce qui a été dit au cours du débat, à savoir tout d'abord essayer de faire connaître le drame et la souffrance des victimes, qui sont souvent l'objet du silence, sinon du mépris.

Vous avez insisté, à juste titre, sur la rapidité de l'indemnisation devant ces souffrances absolument imméritées et injustifiées.

de l'Union européenne. J'ajoute que je dois, Madame la Présidente, féliciter le Parlement européen d'avoir doté d'un million d'euros tous nos programmes pour venir en aide aux victimes.

pour la protection, pour l'assistance aux victimes du terrorisme.